Wenn wir heute die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei diskutieren, dann müssen wir etwas weiter zurückblicken zumindest zum Putsch von vor knapp einem Jahr, als Erdoğan selbst und auch Tausende von türkischen Staatsbürgern sich gegen das Militär gestellt haben, mutig die Demokratie und die Freiheit des Landes verteidigt haben und damit auch Atatürks Worte weiter lebendig gehalten haben

Vielleicht haben wir damals auch, in den Tagen nach dem Putsch, die Entwicklungen zu wenig gewürdigt, den Kampf für die Freiheit auch für die Demokratie zu wenig gewürdigt. Bereits damals entstand leider Gottes durch Erdoğan der Eindruck, dass er diesen Putsch und die Entwicklungen nachher eher für seinen Machterhalt nutzt. DieVerteidigung der Freiheit und der Demokratie wäre eigentlich der Start gewesen, die Türkei in eine neue Phase von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu führen.

Die OECD mit klaren Aussagen dazu Die Fairness war nicht gewährleistet. Demokratie wird nicht nur praktiziert, wenn man die Zahlen, wenn man die Wahlunterlagen ordentlich auszählt, sondern Demokratie bedeutet auch, dass schon im Verfahren bei den Medien Fairness stattfindet. Insofern hat zwar Erdoğan jetzt sein Ziel erreicht, aber der Preis, den er zahlt, ist ein hoher Die Türkei ist heute ein gespaltenes Land, die Wirtschaft hat massiven Schaden genommen, und viele Freunde wurden vor den Kopf gestoßen, die externen Beziehungen sind beschädigt.

Liebe Freunde, ein Weiter so, als sei nichts passiert, kann es angesichts der Situation in der Türkei für uns nicht geben. Erdoğan schließt leider mit seinem Weg die Tür zur Partnerschaft mit der Europäischen Union. Die Türkei geht in die falsche Richtung. Das muss jeder sehen, der die Augen öffnet. Es ist Zeit, das Verhältnis neu zu bewerten und zu klären. Und ich möchte auch die Frage, die uns der Kommissar gestellt hat, beantworten Aus Sicht der EVP Fraktion ist damit eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union nicht mehr realistisch. Wir müssen die Lebenslüge, die in den Beziehungen vorherrscht jetzt beenden.

Auf türkischer Seite habe ich viele Partner in den letzten Jahren erlebt, die mir gesagt haben Euer Angebot ist doch nicht im Kern ehrlich gemeint. Die EU wird uns nie aufnehmen. Es ist ein Versprechen, das nie ehrlich gemeint war. Und das hat in der Türkei zu Verärgerung und zu Ablehnung geführt. Und in Europa?

Deswegen sollten wir die Lebenslüge der Vollmitgliedschaft der Türkei jetzt beenden.

Wir müssen miteinander reden, wie wir die zukünftigen Verhältnisse gestalten, und die Grundlage für die zukünftige Partnerschaft ist Ehrlichkeit zu beschreiben, was möglich ist, aber auch, was nicht möglich ist, und unsere Position auch klarzustellen Wir wollen nicht die Tür schließen.

Die Zollunion beispielsweise, die Zollunion plus, die die Kommission bereits vorgeschlagen hat vielleicht können wir sie auch noch erweitern mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit, bei Visa für Studenten die Türen zu öffnen, für Menschen den Austausch zu verbessern ja, wir sagen Ja dazu. Und auch im Kampf gegen den Terror, gegen ISIS und so weiter werden wir enger zusammenarbeiten müssen. Bei der Flüchtlingspolitik haben wir gezeigt, dass die sektorale Zusammenarbeit Sinn macht dass beide Seiten den Vorteil erkennen. Diesen Weg wollen wir gehen. Wir brauchen einen Neustart der Beziehungen, der Partnerschaft mit der Türkei auf Basis von Ehrlichkeit, und das heißt Beenden der Beitrittsgespräche und Öffnen eines neuen Kapitels der sektoralen Zusammenarbeit.